Ale liczne ograniczenia wewnętrzne i zewnętrzne, takie jak biurokracja czy rygorystyczne przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, mogą sprawić i sprawiają, że prowadzenie małej firmy jest dla przedsiębiorców bardzo trudne. Stworzenie otoczenia regulacyjnego przyjaznego dla przedsiębiorstw jest długoterminowym celem Unii Europejskiej. Ale jak wygląda to w praktyce? Otóż w praktyce Unia tworzy jednak pakiet mobilności, który zabija konkurencję między firmami w sektorze transportowym i powoduje upadek tysięcy firm transportowych, np. z mojej ojczystej Polski, jednocześnie zwiększając koszty transportu między państwami członkowskimi. Unijne regulacje są niedostosowane do rynku, ograniczające i dyktowane partykularnymi interesami krajów członkowskich.

sektora usług, przyniosłyby europejskiej gospodarce wzrost o